Señor presidente, los matrimonios forzados de mujeres menores, fuera y dentro de la Unión, son una de las expresiones más lacerantes de las sociedades patriarcales, y los debemos atajar con estrategias globales y coordinadas donde la política de género esté incluida transversalmente. Para ello, la Unión Europea debe incluir en sus acuerdos de cooperación medidas específicas para la lucha contra esas prácticas. Pero, al mismo tiempo, no podemos caer en la simplicidad no se puede hablar de empoderamiento de las mujeres, cuando alimentamos conflictos a través de una política exterior marcada por intereses económicos propios. Si, por ejemplo, se desestabilizan países en el tercer mundo para obtener materias primas baratas, es difícil que se pueda garantizar la paz y un desarrollo social y económico que ayuden a derribar las barreras de la igualdad. Por ello, insistimos en que la política de desarrollo tiene que ser coherente y contar con una financiación adecuada, al mismo tiempo que debemos promover una política exterior de paz.